forseti já það ber að þakka þessa umræðu hér í dag og við vitum þá alla vega hvernig málin standa í dag því að það hefur náttúrlega ekki verið á hreinu í allt sumar hvernig sambandi okkar við evrópusambandið er háttað svo virðist sem hæstvirtur

kaffi eða kokteilboðum sagt mönnum það að nú værum við hætt í þessum aðildarviðræðum að sinni að minnsta kosti og stundum hefur manni skilist það líka að það væri búið að slíta viðræðunum forseti þingsins okkar mjög sköruglega og gaf mjög sköruglega yfirlýsingu um það þegar það var rætt hér fyrr í haust hvort ríkisstjórninni eða ráðherranum einum vegna þess að nú virðist það líka vera virðulegi forseti eins og þetta mikilvæga mál sem nú heitir sem sagt að leggja niður samninganefndirnar ekki slíta viðræðunum leggja niður samningaviðræðurnar að það hefði ekki verið rætt í ríkisstjórn og það hefur ekki verið að því er virðist alla vega hefur það verið staðfest hér í dag að þetta mál sem hlýtur að kallast mikilsvert utanríkismál að það hefur ekki verið rætt í utanríkismálanefnd sem mér finnst mjög alvarlegt mál vissulega hefur hæstvirtur utanríkisráðherra lýst því þar skilst mér að hann væri að hugsa hitt og þetta en ekki sagt hvað hann ætlaði sér og það er ekki einkamál virðulegi forseti það er ekki einkamál ráðherra hvernig þeir haga sér það er ekki einkamál hvernig utanríkisráðherra hagar samskiptum okkar vinnu og í raun er það ekki einkamál hans eða þýskaland s eða evrópusambandið eða sameinuðu þjóðirnar eða nato það er ekki einkamál ráðherra þó að ráðherra vissulega hafi mikið að segja og skipti miklu máli að þá er það alþingi íslendinga sem ákveður hvernig við högum samstarfi okkar við erlendar þjóðir og það skiptir máli virðulegi forseti það eru svo sem ekki ný tíðindi að ég tel að hagsmunum okkar hagsmunum íslenskrar þjóðar sé best borgið í náinni samvinnu við evrópusambandið það eru heldur ekki ný tíðindi að ég tel það rétt fólksins í landinu að við greiðum atkvæði um aðild að evrópusambandinu þegar samningaviðræðum sem alþingi ákvað að efna til þegar þeim samningum er lokið það er að mínu mati algjörlega út í hött sem sumir helstu andstæðingar þess að við æskjum aðildar að evrópusambandinu sumir helstu andstæðingar þess segja að við eigum að greiða atkvæði um það áður en samningum er lokið hvort við viljum aðild að evrópusambandinu eða ekki það er algjörlega út í hött við hljótum eins og alltaf hefur verið lagt upp með að greiða atkvæði um aðild að evrópusambandinu þegar við sjáum samninginn og það er virðulegi forseti ekki að kíkja í pakkann vegna þess að enginn gengur endanlega til samninga fyrr en hann eða hún veit hvernig samningurinn lítur út ég var þó fegin að heyra það í orðræðu hæstvirts utanríkisráðherra og líka að hann notaði orðið að ekkert hefur verið skemmt það er bara búið að fresta ekkert hefur verið skemmt og þakka ég nú mínum sæla fyrir það háttvirtur þingmaður silja dögg gunnarsdóttir sagði líka ekkert hefur verið eyðilagt við skulum þá þakka það að ekkert af þeirri miklu vinnu og góðu vinnu sem embættismenn íslenskra ríkisins hafa unnið í samningaviðræðum við evrópusambandið ekkert hefur verið eyðilagt ég þakka það kærlega í umræðum hér á þriðjudaginn og í flestum viðtölum við forustumenn þjóðarinnar

og fjármagnshöftin trúa þeir því að við getum haldið uppi þrjú hundruð og tuttugu þúsund manna þjóð haldið uppi sjálfstæðum gjaldmiðli sýnir saga krónunnar það að við getum það höfum við þrjú hundruð og tuttugu þúsund manna þjóð þann aga sem til þarf að halda uppi sjálfstæðum gjaldmiðli er það ekki mikið ábyrgðarhlutverk þegar er verið að vinna okkur upp úr þessum erfiðu efnahagsörðugleikum sem við höfum átt í að slá á frest að loka á þá möguleika að við getum tekið upp